No es cortesía, es reconocimiento sincero. Hay algo que, en cualquier caso, me preocupa, que es el bajo número de personas que se dirigen a la defensora del pueblo para poder presentar sus quejas, comparativamente con lo que sucede en los Estados miembros, donde el número de quejas no se corresponde con que las instituciones en los Estados miembros sean peores que las de

Yo creo que esto es un tema que deberíamos examinar. Hay algo que es importante, yo creo que es fundamental que exista una colaboración entre la defensora del pueblo de la Unión Europea y los de los diferentes Estados miembros. En el informe hay cuestiones que me parecen extraordinariamente relevantes, por ejemplo el tema de la transparencia. La transparencia debe ser la norma, no la excepción, y así se plantea.

No podemos ser tan cándidos que, en cuestiones como, por ejemplo, la negociación sobre el brexit seamos de una transparencia de tal nivel que le estemos dando todos los argumentos a nuestra contraparte en la correspondiente negociación.

Seamos, por lo tanto, responsables de nuestros propios límites en la transparencia, que yo ciertamente reclamo. Hay algo también importante, que es la clara y definida posición que existe respecto a los lobbies de todo tipo, desde el lobby del tabaco a los lobbies de la medicina. Todos sabemos que los lobbies están para tratar de influenciar a los diputados, pero tiene que haber unos límites, que es el código de conducta, que tiene que ser rigurosamente implementado.

La historia de las puertas giratorias tiene que acabar, y tiene que acabar de forma definitiva. Y si tiene que reformarse el código de conducta, refórmese, porque es un clamor ante ciertos escándalos por legales que sean, por legales que sean. En cualquier caso, este es un informe que ha realizado usted, que no es complaciente. Es un informe sincero y es un informe que tiene audacia, y yo quiero, en ese sentido, reconocerle su trabajo y su función.